Al fine di migliorare il testo e rinforzare ulteriormente la collaborazione, anche grazie al dialogo con il partito della mia famiglia politica, il Partito dei Socialisti e Democratici di San Marino, ho presentato e sono stati approvati due emendamenti su aspetti cruciali come la ricerca scientifica e l'interazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti dei tre Stati. Le negoziazioni possono essere l'occasione per mettere in campo misure per gli investimenti su infrastrutture d'interesse comune, così come sulla ricerca accademica e gli scambi in materia scientifica. È necessario inoltre prevedere audizioni periodiche di delegazioni nazionali al Parlamento europeo per tutta la durata delle negoziazioni. È fondamentale, quindi, che l'integrazione di questi tre paesi proceda da subito nella maniera più proficua possibile, anche per il confronto sui temi dove possiamo avere delle controversie o delle reciproche richieste. Nel mondo di oggi, più siamo uniti nello spazio europeo più siamo più forti tutti.